virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta um frumvarp til laga um losun gróðurhúsalofttegunda eins og kemur fram í nefndarálitinu þá fengum við nokkra gesti til að ræða þetta mál og einnig bárust nefndinni umsagnir en í örstuttu máli virðulegi forseti þá er í frumvarpi þessu fellt inn efni laga um að skrá losun gróðurhúsalofttegunda en í þeim lögum er kveðið á um þrjú meginatriði í fyrsta lagi um bókhald um losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi í öðru lagi er í þeim lögum ákvæði um skráningarkerfi fyrir losunarheimildir og í þriðja lagi er þar kveðið á um upplýsingaskyldu fyrirtækja sem losa verulegt magn gróðurhúsalofttegunda ákvæði þessara laga munu að mestu haldast óbreytt helsta nýmæli sem kveðið er á um í þessu frumvarpi er að tveimur flokkum atvinnurekstrar annars vegar staðbundinni orkuframleiðslu með brennslu jarðefnaeldsneytis sem losar meira en þrjátíu þúsund tonn koldíoxíðs árlega og hins vegar staðbundinni iðnaðarframleiðslu sem losar meira en þrjátíu þúsund tonn koldíoxíðs árlega verði óheimilt að starfa á tímabilinu fyrsta janúar tvö þúsund og átta til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tólf nema aflað sé losunarheimilda vegna losunar koldíoxíðs lagt er til að þriggja manna úthlutunarnefnd sem skipuð verði af umhverfisráðherra og í munu sitja fulltrúar iðnaðarráðuneytis umhverfisráðuneytis og fjármálaráðuneytis geri áætlun um úthlutun losunarheimilda vegna atvinnurekstrar sem fellur undir gildissvið laganna nefndin hefur það hlutverk að gera áætlun um úthlutun á losunarheimildum fyrir skuldbindingartímabilið það er fimm ár atvinnurekstur sem þegar er starfandi eða mun hefja starfsemi fyrir upphaf skuldbindingartímabilsins mun hafa forgang samkvæmt frumvarpinu er kveðið á um margþætt hlutverk umhverfisstofnunar eins og samkvæmt lögum um að skrá losun gróðurhúsalofttegunda er stofnuninni ætlað að sjá um bókhald yfir losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi auk skráningarkerfisins þar sem losunarheimildir íslands eru færðar inn við þessi verkefni bætist að umhverfisstofnun er falið að fara yfir umsóknir sem berast frá atvinnurekstri um losunarheimildir að sjá um reikninga atvinnurekstrar og annarra lögaðila í skráningarkerfinu og fara yfir skýrslur atvinnurekstrar um losun koldíoxíðs undir þetta skrifa og leggja til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt sá sem hér stendur og háttvirtir þingmenn guðjón ólafur jónsson arnbjörg sveinsdóttir kjartan ólafsson og sigurrós þorgrímsdóttir meiri hlutinn telur að með frumvarpinu sé stigið mikilvægt skref í þá átt að móta lagaumgjörð um þennan mikilvæga málaflokk og búa til stjórntæki fyrir stjórnvöld til að skapa skilyrði fyrir því að staðið verði við alþjóðlegar skuldbindingar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda